Frankrijk schort de hervorming van de pensioenen op, Spanje voert een basisinkomen in en de Nederlandse pensioenen, die worden gekort. Dat is erg bitter voor deze mensen, en dat begrijpen ze niet.